Diese Debatte verstehen wir als Ratspräsidentschaft auch als Ermutigung unseres Bemühens, unseren Beitrag dazu zu leisten, dass wir aus den Fehlern lernen.

Ich kann auch verstehen, Herr Abgeordneter Ferber, dass es verlockend für Sie zu sein scheint, die Probleme genau bei einer einzigen Person zu adressieren. Das sind dann eher innenpolitische Erwägungen ich weiß nicht, ob die hierher gehören. Aber widersprechen Sie sich doch dann bitte nicht selbst, denn ich stimme Ihnen uneingeschränkt zu. Sie haben gesagt Bevor wir zu entscheidenden Vorschlägen für konkrete Maßnahmen kommen, müssen wir erstmal ausführlich die derzeitige Situation analysieren. Die Ratspräsidentschaft ist genau dazu bereit, und wir werden bis zum Ende unserer Ratspräsidentschaft auch entsprechende Vorschläge mit Ihrer Unterstützung auf den Weg bringen. Also, es geht noch mal darum Bevor wir Schlussfolgerungen ziehen, müssen wir genau analysieren das ist Ihre Auffassung, und das ist auch unsere Auffassung. Herr Abgeordneter Giegold, jetzt bauen Sie doch bitte keinen Konflikt auf, wo es überhaupt gar keinen gibt. Noch einmal Der Wirecard Betrugsskandal hat noch einmal es hat ja schon viele Skandale gegeben deutlich gemacht, dass wir uns mit der Regulierung und mit der Durchsetzung der Vorschriften im Bereich der Buchprüfung und der Rechnungslegung beschäftigen müssen. Das ist nicht nur eine nationale Verpflichtung, das ist natürlich auch eine europäische Verpflichtung. Wenn wir über einen EU Watchdog sprechen, dann wird es hier niemanden geben, der sich diesem Bemühen entgegenstellt. Ganz im Gegenteil Wir unterstützen das. Aber es kann doch nicht angehen, dass wir das nur isoliert betrachten. Ich bin deshalb dem Abgeordneten Schirdewan und auch dem Abgeordneten Eroglu dankbar, dass sie noch einmal auf die Skandale bei den Rechnungsprüfern hingewiesen haben. Das werden wir natürlich in erster Linie auf der nationalen Ebene zu klären haben. Also da sind wir doch relativ nah beieinander wie auch immer die neue Architektur aussehen wird, es wird von ganz entscheidender Bedeutung sein, für ein angemessenes Maß an Koordinierung und Informationsaustausch zwischen den nationalen Behörden vor Ort sowie den europäischen Behörden zu sorgen. Wenn wir das in den nächsten Wochen hinbekommen, dann würde uns das alle sehr freuen, weil noch einmal Es geht um Vertrauen. Dieses Vertrauen ist erschüttert worden, und Kapitalmärkte brauchen ein Mindestmaß an Vertrauen. Ich glaube nicht, dass es uns dabei hilft, wenn wir uns hier spalten oder auseinanderdividieren lassen, sondern dass es uns hilft, wenn wir hier ein Höchstmaß an Zusammenarbeit finden. Ich bin auch der Auffassung der EU Kommission, dass wir jetzt erstmal den entsprechenden Bericht von ESMA abzuwarten haben auch das kann eine wichtige Bewertungsquelle für unser gemeinsames Engagement sein.